Es ist gut, dass Sie mit einem Ergebnis aus den Verhandlungen gekommen sind, es ist allerdings nicht gut, was in diesem Kompromiss drinsteht. Die bittere Pille, die Sie hier heute erwähnt haben, die uns serviert wurde, werden wir so nicht schlucken. Ihr Vorschlag kürzt Mittel dort, wo es für die Zukunftsfähigkeit der Europäischen Union besonders wichtig ist.

Für einen sozial gerechten Wandel haben wir den gekürzt von 40 Milliarden auf 17,5 Milliarden. Inmitten einer global wütenden Pandemie kürzen Sie die Gesundheitspolitik auf nur noch 240 Millionen Euro pro Jahr. Wie kann das sein? Das Wiederaufbauprogramm heißt Next Generation EU Im Moment sieht es so aus, als bedeute Next Generation EU dass sich um die Klimakrise, um die Digitalisierung, um die Gesundheit die nächste Generation kümmern soll und nicht wir. Das ist inakzeptabel. Und um genau so eine Missachtung dieser Prioritäten der Bürgerinnen und Bürger zu verhindern, muss klar sein Wir als Europäisches Parlament brauchen ein Mitspracherecht am Wiederaufbauprogramm. Dann zur größten Schwachstelle der Rechtsstaatlichkeit. Der Entwurf ist an dieser Stelle völlig inakzeptabel. Die Rechtsstaatlichkeit ist der gemeinsame Grundsatz, ist Grundlage der Zusammenarbeit, Grundlage für Vertrauen und Schutzschirm für unsere Grundrechte. Genau diese Einigung ist das, was die Pille so bitter macht.